Maar vergeet niet dat de laatste jaren elk referendum over Europa verkeerd uitpakte voor de pro Europeanen.

Vervolgens negeren we die twee en gaan we tot in detail elkaars nationale begrotingen uitpluizen.

Dat lijkt me de uitgelezen route om opnieuw een nee van onze burgers en een lage opkomst bij de Europese verkiezingen te zien. Wat dan wel? Ik denk een pas op de plaats. En eerst beginnen met handhaven en vooral nakomen van wat we met elkaar hebben afgesproken. Op die manier winnen we weer het vertrouwen van de burgers.